Ondertussen is natuurlijk de afwachtende houding van de internationale gemeenschap ronduit stuitend.

Maar toen die grens was bereikt en ik doel natuurlijk op de sarin aanvallen gaf Obama niet thuis.